Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur le Président de la Commission, j'interviens pour un point de procédure qui s'adresse aux membres de la Conférence des présidents sous votre autorité, Monsieur le Président. Je regrette que nous n'ayons pas eu de débat politique préparatoire à ce Conseil européen avec le Conseil Affaires générales. Je suggère d'ailleurs, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président du Conseil européen, que vous veniez avec nous préparer les Conseils européens pour que vous puissiez entendre les débats politiques au sein de cette Assemblée. Je suis déçu par ce Conseil européen très peu de mots sur la croissance sur la compétitivité, pratiquement rien pas de propositions sur un grand plan d'investissement d'infrastructures et, au fond, qu'avons nous retenu dans la presse? Qu'on s'est mis d'accord sur le calendrier de l'union bancaire. Concernant les relations conventionnelles qui sont proposées entre les États membres et l'Union européenne, tout comme certains intervenants, j'ai beaucoup de mal à y croire. Regardons les programmes nationaux de réformes la France, sous le gouvernement Fillon, a fait des propositions qui ont été acceptées au Conseil européen de juin, avec le nouveau président de la République.

La France avait proposé la baisse des dépenses publiques, la réforme des retraites et du marché du travail. Je crois qu'il faut surveiller ces recommandations par pays.

Nous devons réaliser la convergence des salaires minimums.

Incluons dans la chaîne des prix de revient la convergence des salaires minimums. Vous avez dit, Monsieur le Président, qu'il faut restaurer la confiance.